ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um athugun á hagkvæmni lestarsamgangna sem ég flyt ásamt ellefu öðrum þingmönnum háttvirtur þingmaður steinunni valdísi óskarsdóttur björk guðjónsdóttur siv friðleifsdóttur hönnu birnu jóhannsdóttur atla gíslasyni álfheiði ingadóttur ástu ragnheiði jóhannesdóttur bjarna harðarsyni gunnari svavarssyni katrínu júlíusdóttur og kolbrúnu halldórsdóttur tillagan hljóðar þannig með leyfi forseta alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að láta kanna hagkvæmni lestarsamgangna milli keflavíkurflugvallar og reykjavíkur annars vegar og léttlestakerfis innan höfuðborgarsvæðisins hins vegar kannaðir verði kostir þessa samgöngumáta og gallar sem og hugsanlegar leiðir sjónum verði einkum beint að kostnaði og ávinningi samfélagsins og efnahagslegum umhverfislegum og skipulagslegum áhrifum í þessu skyni verði leitað til sérfræðinga innan lands og utan niðurstöður athugunarinnar liggi fyrir í árslok tvö þúsund og átta tilvitnun lýkur þessari tillögu fylgir síðan allítarleg greinargerð og þar er meðal annars vakin athygli á því að í þjóðfélagsumræðu vítt og breitt um heiminn þá komi fram að fólk er almennt meðvitaðra nú en áður um að vel flest í hegðun mannanna hefur áhrif á umhverfið og þar með að sjálfsögðu öll þau lífsskilyrði og afkomumöguleika sem við búum komandi kynslóðum samgöngumálin eru að sjálfsögðu veigamikill þáttur í þessu samhengi og víða er það þannig að mengun og neikvæð áhrif samgangna einkum og sér í lagi bílaumferðar er orðið eitt af stærstu viðfangsefnum í umhverfismálum ekki síst á þéttbýlissvæðum og þess vegna er það að okkar mati mikilvægt að horfa á markmið og leiðir í samgöngumálum með þessum gleraugum umhverfismálanna íslensk stjórnvöld hafa sett sér margvísleg markmið þegar kemur að umhverfisáhrifum samgangna meðal annars að draga úr losun koltvíoxíðs frá samgöngum þannig að hún verði árið tvö þúsund og tíu ekki meiri en hún var árið nítján hundruð níutíu það eru líka umhverfisleg markmið að takmarka notkun jarðefnaeldsneytis að samgöngur ógni ekki vistkerfum en umhverfisáhrif samgangna eru auðvitað margs konar og þau lúta að hlutum eins og loftmengun gróðurhúsaáhrifum áhrifum á heilsu hávaða það eru sjónræn áhrif og svo framvegis en samgöngurnar eiga sér fleiri hliðar og þar á meðal efnahagslegar það er sem sagt mikilvægt að hafa það í huga að í samgöngumálum þarf að taka með í reikninginn kostnað samfélagslega arðsemi hagkvæmni í samgöngum og svo framvegis sérstaklega á þetta nú við þegar menn eru að meta forgangsröðun framkvæmda og fjárfestinga í samgöngumálum það er mikilvægt að taka inn í slíkar greiningar félagshagfræðilegar greiningar ef svo má segja sem meðal annars hagfræðistofnun háskóla íslands hefur gert athuganir á það er líka mikilvægt að huga að heilbrigðismálum í tengslum við samgöngu og þá er ég að vísa til lýðheilsu og einkum og sér í lagi að samgöngur skaði heilsu fólks sem

var við það í fjölmiðlaumræðu upp á síðkastið að þessi tillaga sem við tólf þingmenn úr öllum stjórnmálaflokkum höfum lagt hér fram hefur vakið allnokkra athygli

enda þótt ýmsir hafi spurt hvort hér sé á ferðinni mál sem getur reynst þjóðhagslega hagkvæmt hvort þetta sé ekki of dýrt og við of fá til að standa undir slíkum kerfum nú kann auðvitað vel að vera að svona ítarleg athugun mundi leiða það í ljós í þessu samhengi hefur verið vísað til þess að fyrir nokkrum árum síðan fór fram athugun annars vegar af hálfu orkuveitu reykjavíkur á hagkvæmni á járnbraut milli reykjavíkur og keflavíkur og hins vegar á vegum reykjavíkurborgar um

hagkvæmt að ráðast í svona verkefni vegna þess að kostnaðurinn væri of mikill miðað við arðsemi það er þó mikilvægt að hafa það í huga í þessu samhengi að þessar athuganir voru í raun eingöngu hráar kostnaðarathuganir miðað við gefnar forsendur þessar athuganir tóku ekki inn í dæmið það sem má kalla þjóðhagsleg áhrif svo sem vegna umhverfismála svo sem vegna þess að hér væri verið að nýta innlenda orku í staðinn fyrir innflutt jarðefnaeldsneyti tóku ekki með í reikninginn áhrifin af bættri lýðheilsu færri umferðarslysum tók ekki með í reikninginn áhrifin af styttri ferðatíma meðal annars fyrir þá sem mundu nýta sér slíkar lestir þannig að það er ljóst að samfélagsleg áhrif sem má kalla svona félagshagfræðileg greiningu hún fór í raun ekki fram á þessum verkefnum það er í raun ekki hægt að taka afstöðu til verkefna af þessum toga öðruvísi en að hafa alla þessa heildarmynd fyrir framan sig þetta er auðvitað mikilvægt verkefni þegar við horfum á fjárfestingar og framkvæmdir í samgöngumálum í heildina tekið og til lengri og langs tíma litið og ég tel að það sé mikilvægt að við gerum það hér er auðvitað um gríðarlega fjármuni að ræða sem verið er að leggja í uppbyggingu samgöngumannvirkja á hverju ári og ég tel að það sé mikilvægt að við horfum á það fjármagn

til langs tíma litið ekki eingöngu til fárra ára ég vil líka geta þess að frá því að lauslegar athuganir voru gerðar og sem ég hef vísað til þá hefur auðvitað heilmikið gerst í samfélaginu varðandi athugun á hagkvæmni járnbrautar eða lestar milli reykjavíkur og keflavíkursvæðisins vil ég kannski fyrst geta þess að það hafa orðið auðvitað heilmikil aukin umsvif á suðurnesjum á undanförnum árum við höfum séð það að það hefur orðið mjög mikil aukning á farþegum um keflavíkurflugvöll og um leifsstöð og þrátt fyrir verulega stækkun í flugstöðinni á keflavíkurflugvelli þá virðist enn sem hún sé of lítil og þjóni ekki nægilega vel þeim mikla fjölda sem þar fer um það lætur nærri að fjöldi erlendra ferðamanna sem fer um leifsstöð hafi tvöfaldast á síðastliðnum tíu árum og hann gæti enn aukist eða enn tvöfaldast á næstu sex til átta árum samkvæmt spám sem ég hef kynnt mér meðal annars frá ferðamálaráði nú síðan verður líka auðvitað að geta þess að það hefur orðið mjög mikil breyting á atvinnustarfsemi og landnotkun á miðnesheiði með því að bandaríski herinn er farinn þá hefur orðið þar uppbygging sem bæði hefur orðið miklu hraðari en nokkurn óraði fyrir og með öðrum hætti heldur en nokkur gat séð fyrir þegar athuganir voru gerðar á þessu máli fyrir fimm til sex eða sjö árum síðan þannig að það má segja að uppbygging háskólasamfélagsins þar á gamla varnarsvæðinu og öll sú þjónusta sem þau breyttu not hafa í för með sér þau munu leiða til mjög mikilla umsvifa og krafna og þetta kalli því allt á góðar öruggar og visthæfar samgöngur á milli reykjavíkur og keflavíkurflugvallar varðandi höfuðborgarsvæðið og hugmyndir um léttlest hér að þá hafa líka orðið heilmiklar nýjar og breyttar áherslur í umræðunni um samgöngumál og ég held að fólk sé almennt að gera sér betur og betur grein fyrir því að við munum ekki leysa verkefnin á sviði samgöngumála hér á höfuðborgarsvæðinu með því að leggja alltaf æ meira og meira í ný og ný umferðarmannvirki það er bara lögmál sem allar þjóðir þekkja að eftir því sem götur er breikkaðar og afkastageta þeirra aukin að þá mun það leiða til meiri og meiri umferðar þannig að það getur aldrei orðið nema tímabundin lausn mér finnst fróðlegt í þessu sambandi af því að umræða um þetta mál fór fram fyrir nokkrum árum síðan og þá eins og ég sagði þá þótti mönnum þetta vera framandi hugmyndir og kostnaðarsamar og yrði sennilega ekki ráðist í en á þeim tíma sautjánda september tvö þúsund og þrjú þá skrifaði leiðarahöfundur morgunblaðsins um þetta mál og vísaði meðal annars í viðtal við undirritaðan í sama blaði þar sem ég var að rekja skýrslu hagfræðistofnunar háskóla íslands um ávinninginn um þjóðhagslegan ávinning af eflingu almenningssamgangna þetta er árið tvö þúsund og þrjú og þar er vakin athygli á því að þjóðhagslegur ávinningur af öllu almenningsvagnakerfi á höfuðborgarsvæðinu væri á bilinu fimm til sex milljarðar á ári á verðlagi þess tíma sem athugunin var gerð og var hún þá nú orðin nokkurra ára nú þegar en þá segir leiðarahöfundur morgunblaðsins árið tvö þúsund og þrjú meðal annars með leyfi forseta það er erfitt að horfa fram hjá slíkum þjóðhagslegum ávinningi ekki síst þegar ljóst er að umferðarmannvirki þau er fyrst og fremst greiða fyrir umferð einkabíla eru ekki einungis mjög kostnaðarsöm og plássfrek heldur leysa ekki vandann til frambúðar og svo áfram þrátt fyrir þann stofnkostnað sem þeim fylgir eru slíkar léttlestir afar áhugaverður kostur ekki síst ef á móti er veginn kostnaður við framkvæmdir tengdar umferð einkabíla svo sem við mislæg gatnamót og bílastæðahús einfalt léttlestakerfi gæti án efa verið sú framtíðarlausn á höfuðborgarsvæðinu er stuðlaði að markvissari og vistvænni borgarþróun en hingað til hefur átt sér stað á íslandi tilvitjun lýkur þetta var umfjöllun leiðarahöfundar morgunblaðsins um þetta mál árið tvö þúsund og þrjú og þessi viðhorf hafa örugglega ekki breyst á þeim bæ nema síður sé ég vil nefna hér líka þann þátt sem lýtur að orkugjöfunum í samgöngum ég hef verið að benda á það að með lestum að þá er unnt að breyta orkunotkun í samgöngum talsvert það er að flytja áherslu yfir á innlendan orkugjafa sem er rafmagn

lítið sem ekkert verið notuð til að knýja samgöngutæki hér á landi jafnvel þó hún sé ódýr í framleiðslu og að mestu endurnýjanleg auðlind ef svo má segja þannig að ég held að þarna séu auðvitað miklir möguleikar fyrir okkur íslendinga ekki síst að leggja okkar lóð á vogarskálarnar mér þykir líka fróðlegt að vekja athygli á því að víða í löndunum í kringum okkur þá er uppbygging á lestarsamgöngum fjármögnuð sem sama hætti og almenn uppbygging í samgöngukerfinu það er í vegakerfinu markaðir tekjustofnar til vegagerðar sem eru innheimtir í formi bensíngjalda olíugjalda þungaskatta þar sem það er eða

og þar með talið til uppbygginga á lestarkerfum þetta er til dæmis gert í

og þetta þykir hverjum manni þar eðlilegt og það hefur leitt til mikillar notkunar á lestum bæði innan borga og á milli svæða enda þótt bílaeign í þýskalandi sé tiltölulega mikil þannig að þarna eru ekki andstæður að mínu viti það eru ekki andstæð sjónarmið að tala fyrir auknum almenningssamgöngum bættum almenningssamgöngum nýjum orkugjöfum í almenningssamgöngum annars vegar og síðan að menn vilji það er einfaldlega þannig að samgöngur gegna lykilhlutverki í nútímasamfélagi hreyfanleikinn er jafnvel talinn mælikvarðinn á samkeppnishæfni einstakra samfélaga og þar vill að sjálfsögðu enginn verða undir og með vaxandi fólksfjölda og aukinni ferðaþörf samhliða kröfum um meiri þægindi minni mengun og alþjóðlegum skuldbindingum í umhverfis og loftslagsmálum er þess vegna brýnt að leita nýrra leiða í samgöngum hér á landi ekki síst í þéttbýlinu og það er meðal annars með þetta í huga og önnur atriði sem ég hef þegar rakið að þessi tillaga er flutt hæstvirtur forseti og ég